Madame la Présidente, le pays que je connais le mieux a été le théâtre de rudes affrontements sur ces sujets et je voudrais très simplement, mais à titre personnel, souhaiter que le Parlement européen reste bien dans une ligne de tolérance, de respect mutuel. Il y a, en effet, des familles qui souhaitent respecter une tradition chrétienne. Il y a des familles qui peuvent contester cette tradition. Nous sommes faits, l'Europe est faite, de cette diversité religieuse, culturelle. Je crois qu'il faut garder beaucoup de mesure dans un dossier comme celui là. Je me permets de le dire très simplement, parce que j'ai moi même souffert, dans le pays que je connais le mieux, des excès des deux côtés. Cela étant, je fais du droit et, très honnêtement, je ne vois pas comment ce débat peut avoir lieu ici, alors qu'il devrait d'abord avoir lieu à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et dans nos parlements nationaux.

Et nous sommes obligés je suis obligé au nom de la Commission, de dire que, certes, la Commission est très attachée au respect du principe de la liberté de religion et qu'elle serait évidemment amenée à réagir contre toute discrimination envers des personnes appartenant à une religion particulière. Cela dit, la Commission ne peut pas agir en dehors du cadre légal établi par les Traités. Et elle n'est pas en position d'intervenir en tant que gardienne des Traités sur des questions concernant un État membre lorsqu'elles n'ont pas de lien avec le droit de l'Union européenne. Je suis obligé de le dire, très simplement. La Commission ne peut que constater les positions différentes qui ont été exprimées ici, mais elle ne peut pas non plus, dans une question qui ne relève pas du droit européen, se prononcer. Encore une fois, ces questions relèvent de l'ordre juridique interne des États membres. Voilà ce que je peux dire en faisant du droit, à mon tour.

à leur tour, débattre utilement des interprétations que l'on peut donner à une Déclaration européenne des droits de l'homme. Mais, honnêtement, nous ne pouvons pas, au titre de gardiens des Traités, intervenir dans un débat qui concerne essentiellement le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme.

Je crois honnêtement que nous sommes confrontés à des problèmes qui, aujourd'hui, sont traités dans l'Union, dans le domaine de l'ordre juridique de chaque État membre.